Herr Präsident! Dass der Gesundheit der Bienen in Zeiten der Krise offensichtlich nicht jene Bedeutung zukommt, die ihr gebührt, liegt auf der Hand, ist aber falsch. Albert Einstein hat einmal gesagt, dass die Menschheit ganze vier Jahre ohne Bienen überleben könnte. Das Bienensterben betrifft die Landwirtschaft, die Entwicklung des ländlichen Raums, die Nahrungsmittelproduktion, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und schließlich unser Leben. Hier liegt der Ausfall der Bienen und jetzt spreche ich von Österreich in manchen Regionen Österreichs bei

Ich spreche mich also für jene Forschung und Studien aus, doch darf das auf keinen Fall der einzige Schritt bleiben. Wir brauchen konkrete Lenkungseffekte durch die Agrarförderungen und ein strenges Zulassungsverfahren bei Pflanzenschutzmitteln. Denn nicht nur die Varroamilbe verursacht das Sterben der Honigbienen, die moderne Landwirtschaft leistet einen großen Beitrag dazu. Daher sollte eine höhere finanzielle Unterstützung für die Forschung zur Verbesserung der Bienengesundheit, für Prävention, für effektive und standardisierte Medikamente in den Mitgliedstaaten und für alternative Möglichkeiten zu klinischen Insektiziden zur Verfügung gestellt werden.